Am votat în favoarea acestui raport pentru că Uniunea are nevoie de un sistem competitiv, eficient și integrat de transporturi. Salut propunerea Comisiei privind crearea unei rețele unificate de transport. Ea va contribui la finalizarea pieței interne în domeniu. Țin să precizez că, la nivel european, sectorul transporturilor asigură aproximativ 10 milioane de locuri de muncă și reprezintă în jur de 5 din PIB. Este necesară reducerea diferențelor între regiunile estice și vestice ale Uniunii în ceea ce privește nivelul de dezvoltare a infrastructurii. Stabilitatea finanțării proiectelor trebuie asigurată. Atrag atenția asupra importanței dezvoltării rețelelor de transport din noile state membre.